virðulegi forseti það er áhugavert að fá þessar fréttir af þróun mála varðandi svalbarðamálið

sem snerta okkar hagsmuni varðandi auðlindanýtingu og annað þess háttar þetta er að sjálfsögðu mjög erfitt mál flókið mál

norðmenn hafa þarna haldið ákveðinni stöðu og hafa haft spil á hendi sem þeir hafa notað af miklum klókindum og mikilli framsýni um áratugaskeið

mjög miklar auðlindir spánverjar hafa sótt fast að norðmönnum varðandi fiskveiðiauðlindirnar og það er mál í gangi núna fyrir hæstarétti noregs þar sem spænsk útgerð hefur stefnt norsku ríkisstjórninni vegar deilna um réttindi til þess að veiða á svalbarðasvæðinu það eru mjög sterkar vísbendingar um að þarna sé bæði olía og gas og það er bara spurning um tíma virðulegi forseti hvenær þjóðir fara að seilast eftir þeim auðæfum

spennt ástand ég minni á að enn er ólokið samningaviðræðum milli rússa og norðmanna um hið svokallaða gráa svæði í barentshafi það er deila sem aldrei hefur náð að leysast menn hafa bara ýtt henni á undan sér með málamiðlunum núna um margra margra margra ára skeið og er engin lausn í sjónmáli hins vegar getur skapast þarna viðsjárvert ástand sérstaklega ef það fara að finnast þarna miklar auðlindir sem þjóðirnar fara að sækjast eftir að sjálfsögðu vil ég að lokum segja það virðulegi forseti að ég hlýt náttúrlega að fagna allri viðleitni íslenskra stjórnvalda til þess að koma hrjáðum íbúum palestínu til aðstoðar